Der ist nicht nur für jetzt und für uns. Wir müssen uns positionieren als Europäische Union, als Europäer in einer Welt in Veränderung. Wir wollen diese Veränderung gestalten, und da bleibt nicht viel anderes übrig, als endlich zu handeln.

Wir sollten allerdings auch nicht so tun, als ob Investitionsschiedsgerichte bisher nicht existieren. Nein, sie existieren schon. Verschließen wir nicht die Augen für die Realität CETA wird dieses System verbessern. Das begrüße ich. Als Letztes Mich wundert in dieser politischen Situation sehr, dass Rechts und Links exakt die gleichen Argumente benutzen und dann noch glauben, sie hätten beide recht.